Z całą pewnością jest tak, że strategie Unii Europejskiej realizowane na rzecz makroregionów powiodły się w wielu miejscach.

Ostatnie miesiące spędziłem na Podkarpaciu to jest też region związany właśnie z tym obszarem i jestem przekonany, że wiele krajów zyska na tym, jeśli będziemy wspierać poprawki, które pozwolą ten cały region ze sobą łączyć, również od strony

Dlatego wraz z kolegami złożyłem projekt poprawki, która będzie głosowana na sesji listopadowej.